După cum probabil știți, în cursul acestui sfârșit de săptămână a avut loc cel de al doilea tur de scrutin al alegerilor locale de la Chișinău, în Republica Moldova. După cum au constatat și observatorii OSCE, aceste alegeri, ca și în celelalte localități din Republica Moldova, s au desfășurat în mare parte în conformitate cu standardele europene și internaționale, constatându se un real progres față de alegerile parlamentare care au avut loc în anul 2010. Nu pot decât să mă bucur de rezultatele alegerilor locale din Republica Moldova, care au întărit poziția partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană, aflată la guvernare în prezent. Rezultatul alegerilor este totodată un semnal foarte clar din partea cetățenilor moldoveni că aspirația acestora către o societate democratică și prosperă și către integrarea republicii Moldova în Uniunea Europeană este una puternică și reală, și trebuie să reprezinte o încurajare pentru partidele din Alianța pentru Integrare Europeană să continue implementarea reformelor pe care s au angajat să le facă. În mod personal, salut și mă bucur mult de victoria domnului Dorin Chirtoacă pentru un nou mandat la primăria Chișinăului.